Ja, jaz bi samo spomnil kolego Trčka, kaj je dejal, da je Slovenija ena izmed tistih držav, ne, ko vemo, kam pademo, ker je znana po objektih brez fasad in po po vlakih, ki zamujajo.